Lisabonská zmluva poskytuje osobitný právny základ pre rozvoj energetickej politiky Európskej únie, ktorý musí byť vhodne využitý za účelom modernizácie, zlepšenia prepojenia a úpravy energetickej infraštruktúry Únie tak, aby boli dosiahnuté energetické a klimatické ciele na rok 2020. Bezpečnosť dodávok a upevnenie solidarity medzi členskými štátmi v oblasti energetiky je podľa môjho názoru možné zabezpečiť aj prostredníctvom politiky súdržnosti. Predovšetkým európska územná spolupráca poskytuje nové možnosti cezhraničnej spolupráce, napríklad za účelom prepojenia medzi miestnymi a regionálnymi zdrojmi energie a veľkými energetickými sieťami. Koordinácia projektov energetickej infraštruktúry na miestnej, regionálnej a európskej úrovni je základnou podmienkou na zabezpečenie náležitého prepojenia sietí a maximalizáciu efektívnosti finančných prostriedkov, či už z regionálnych, alebo európskych zdrojov.